Panie Przewodniczący! Kierownictwo Komisji Europejskiej deklamuje o rządach prawa i samo je łamie w stosunku do Polski, do mojego kraju. Traktat o Unii Europejskiej mówi jasno to rządy naszych państw i tylko wtedy kiedy 22 spośród nich wyrazi taką opinię na forum Rady Europejskiej mogą stawiać jakiemuś państwu zarzut naruszania wartości unijnych. Komisja Europejska w tej sprawie może tylko złożyć wniosek i nic więcej. Tymczasem wasza ingerencja w sprawy naszego kraju, wasze świadome albo nieświadome zaognianie konfliktu politycznego w Polsce najbardziej uderza w Polaków o niezależnych poglądach, najbardziej uderza w tych, którzy chcą formułować własne stanowisko. I ta wasza realna funkcja